Europa ma zobowiązania wobec Erytrei kraju znajdującego się w opłakanej kondycji społecznej, pod rządami brutalnej dyktatury.

Ta pomoc powinna być jak najbardziej ściśle kontrolowana. Zgadzam się z panią koleżanką Sargentini, która domagała się oszacowania oceny postępów dotychczasowej pomocy. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy w sposób marnotrawny. Ocena tego, co się działo w wcześniej powinna mieć miejsce.